Ich möchte Ihnen eine Frage stellen bezüglich der Fähigkeit Moldaus, die Schulden zurückzuzahlen. Gibt es eine Schuldentragfähigkeitsanalyse für Moldau? Wer hat diese Schuldentragfähigkeitsanalyse durchgeführt?